A néppárti frakció foglalkoztatási koordinátoraként üdvözlöm a megállapodást és a mostani vitát is, és ezt az Európai Szociális Alapot különösen. Mi, akik szociális ügyekkel foglalkozunk, az egyik legfontosabb uniós alapnak tekintjük. És nem értek egyet azokkal a főleg kommunista és zöld képviselők által elővezetett javaslatokkal, hogy függesszük föl a vitát, nyissuk újra a vitát, folytassuk. Én azt gondolom, hogy a megállapodás ténye maga is nagy eredmény.

Nincs időnk további vitára, egyszer kompromisszumot kell kötni.